Niewątpliwie najważniejszym i najskuteczniejszym elementem zapewniającym wysoki standard życia obywatelom Unii jest polityka zatrudnienia. Tylko dobrze funkcjonująca gospodarka może zapewnić trwałe, dobrej jakości miejsca pracy, które stanowią podstawę stabilnej sytuacji i dobrobytu dla europejskich rodzin. Nie należy jednak dezawuować całkowicie roli polityki społecznej. Te dwa obszary są ze sobą powiązane i zadaniem Unii jest wyznaczyć także w tym zakresie pewne minimalne standardy. Urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie czy rodzicielskie, opieka długoterminowa nad osobami starszymi, równowaga między pracą a czasem wolnym i szereg innych kwestii to codzienne sprawy ważne dla milionów naszych obywateli. Jestem przekonany, że Unia powinna zaangażować się w opracowanie dobrych rozwiązań w tym zakresie. Należy jednak zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie krajowych systemów opieki społecznej, które zależą od wielu czynników i ukształtowały się na przestrzeni lat i w oparciu o specyfikę poszczególnych państw członkowskich.